Mám tri veci, ktoré chcem povedať prvá je, že pani Morvai, ste to vy, kto sa tu vkuse rehoce v tejto snemovni na tom, čo ostatní kolegovia hovoria. Druhá vec je veľmi úbohé z niečoho takého, ako je katastrofa, ktorá sa udiala v Maďarsku vytĺkať politický kapitál a prirovnávať to k niečomu, čo absolútne s tým nesúvisí. A tretia vec je, že naozaj si myslíte, že od ľudí, ktorí sa tu prechádzajú v gardistických uniformách v tejto snemovni, je niečo, čo povedia, vôbec relevantné?